Priamym dôsledkom v týchto krajinách je zhoršenie ich sociálno ekonomickej situácie. Ale ani štáty Európy sa s vysokým výskytom tuberkulózy nevyrovnali. Toto ochorenie nemožno jednoducho považovať len za problém medicínsko farmaceutický alebo len za problém správania ľudstva. Sú to aj otázky rozvoja a integrity človeka a spravodlivosti, ktoré si vyžadujú globálny prístup. Tí, ktorí sú chorí na tuberkulózu v rozvojových krajinách, sú aj obeťou nespravodlivosti, lebo ich liečba je nedostatočná a nie rovnakej kvality ako v rozvinutom svete. Potrebný je ďalší výskum, stále nové lieky a očkovacie látky, ktoré dokážu odpovedať na nové komplikácie a rezistentné kmene rôznych patogénov. Rada by som však upútala vašu pozornosť na tých jednoduchých hrdinov, ktorí s tuberkulózou bojujú, aby sme mohli pokračovať v liečbe chorých, zdolať ťažkosti, ktoré vytvárajú kombinované infekcie tuberkulózy a AIDS, a pomôcť všetkým krajinám realizovať miléniové výzvy, musíme podporiť zdravotnícky personál v rozvojových krajinách. Zdravotnícki pracovníci odchádzajú do bohatších krajín aj preto, že sa rozpočty na zdravotníctvo v ich krajinách redukujú. Podporujem iniciatívu Vakcína proti tuberkulóze ale náš prístup k zvládnutiu tohto ochorenia musí byť globálny, a nestačí len podporovať výskum a farmaceutický priemysel, aj vzhľadom k tomu, že ten výskum ešte bude trvať dlho.